Bien évidemment il y a le dispositif rescEU, bien évidemment il faut intervenir, mais il faut aussi consolider et accompagner les solutions locales les collectivités régionales et les PME en ont besoin. Il faut faire confiance à l'expérience et à l'expertise du terrain. Il faut tout faire pour combattre le virus, mais il faut aussi se battre contre le sentiment d'abandon face à la COVID

Alors la flexibilité, la simplification, la réactivité, tous ces outils de gestion de crise doivent être consolidés et ils doivent devenir la règle, la règle de la construction d'une Europe utile et solidaire.